Práva spotrebiteľov sa stali súčasťou občianskych práv, takže výchova dobrých spotrebiteľov je vlastne výučbou lepších občanov.

Mladí ľudia sa stávajú spotrebiteľmi v čoraz nižšom veku a takisto sú najinovatívnejšou skupinou spotrebiteľov.

Je preto veľmi dôležité vychovávať týchto spotrebiteľov a napríklad zavedenie povinnej výučby o spotrebiteľských právach do osnov na základných školách v celej Európskej únii môže určite pomôcť vychovať novú generáciu, ktorá bude zodpovednejšia a bude vedieť, aké sú jej práva. Samozrejme, nesmieme zabúdať ani na ostatné generácie a informovať a vzdelávať neustále o spotrebiteľských právach všeobecne. Len takto môžeme zlepšiť celkovú situáciu v oblasti spotrebiteľských práv, pretože zbytočne budeme mať 800 smerníc, ak ľudia nebudú vedieť o tom, že ich môžu využívať.